forseti vill tilkynna að gert verður klukkutíma hádegishlé til funda í nefndum og þingflokkum milli klukkan tólf þrjátíu og þrettán þrjátíu gert er ráð fyrir atkvæðagreiðslu